Voorzitter, collega's, commissaris, ik dank u, net als de collega's, voor de uitgebreide informatie die u ons hebt gegeven.

We hebben een resolutie aangenomen. We hebben daar destijds hard aan gewerkt in de Commissie volksgezondheid van het Parlement.

Er is toen een zeer sterke aanbeveling gedaan om te zorgen voor informatie uitwisseling, voor goede samenwerking tussen de lidstaten onder een coördinerende rol van de Commissie, in goede samenwerking met het Europees Centrum voor ziektebestrijding. Wie nu goed rondkijkt, en de heer Maaten heeft dat zeer nadrukkelijk naar voren gebracht, ziet dat er toch ongelooflijk veel gaten vallen.

Dit kan niet aanvaard worden. De dreiging is écht te groot.